hæstvirtur forseti ég auðvitað verð að sætta mig við hvaða áherslur háttvirtur þingmaður hefur í þessum ræðustól hins vegar finnst mér full ástæða til þess að ganga svolítið eftir því að spyrja þegar háttvirtur þingmaður talar um að samfylkingin telji sig hafa fullt umboð eða fullt svigrúm til þess að taka varnarsamninginn og þau mál sem því tengjast til endurskoðunar þá hlýtur maður að velta fyrir sér á hvaða forsendum þau mál verði tekin til endurskoðunar hverjar verða þær forsendur sem samfylkingin leggur til grundvallar nú liggur fyrir varnarsamningur í breyttri mynd sem gengur út frá því að bandaríkjamenn og íslendingar hafa með sér samkomulag um það að bandaríkjamenn koma til aðstoðar

ef hættuástand skapast það er auðvitað það sem liggur á borðinu þegar samfylkingin segir að hún vilji taka þessi mál til endurskoðunar hlýtur maður að kalla eftir því á hvaða forsendum á sú endurskoðun að fara fram skiptir það ekki máli þegar gengið er til kosninga í vor að kjósendur geri sér einhverja grein fyrir því hvort samfylkingin hefur yfir höfuð einhverja hugmynd um það hvað hún vill gera í þessu máli okkar forsendur liggja fyrir háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir það er hins vegar eftirtektarvert að samfylkingin sem gagnrýnir þetta fyrirkomulag í dag telur sig hafa svigrúm til þess að endurskoða það vill ekki segja neitt um það á hvaða forsendum á að taka málin til endurskoðunar á hvaða forsendum á að byggja nýja varnarstefnu ég held að það sé í rauninni kannski það mikilvægasta fyrir kjósendur að heyra þá afstöðu nú á þessum vetri þegar við göngum til kosninga í vor vegna þess að það eru þau mál sem snúa að okkur beint það eru þau mál sem standa okkur næst og það eru kannski þau brýnustu úrlausnarefni sem við þurfum að standa frammi fyrir á næstu missirum